Señora Presidenta, le agradezco a la señora Iotova que, a través de la Comisión de Pesca, haya presentado este informe de iniciativa, porque pone un punto, un ejemplo necesario de organización y armonización de la política pesquera. Es necesaria una política específica para el mar Negro que armonice y organice a todos los países ribereños —tanto de la Unión Europea como de fuera de la Unión Europea—, que aplique criterios científicos para determinar la capacidad de pesca y utilice la diplomacia como instrumento de armonización de los distintos países, que defienda la pesca artesanal —porque de ella dependen muchas familiar y muchos pueblos— y que favorezca la recuperación del medio ambiente y es necesario establecer una organización regional de pesca, una administración más cercana a la zona y que solucione los problemas. Todo ello, acompañado de un presupuesto, para que aquel mar sea un mar menos negro y bastante más hospitalario.